Credo che, lasciando, e di questo ringrazio tutti colleghi, dopo dieci anni questo Parlamento, penso che possiamo essere fieri dell'aver fatto e di aver dato una svolta nella politica culturale ed educativa del Parlamento. Ringrazio tutti i colleghi, naturalmente Lei, Presidente, ma anche il rapporto buono che c'è stato con la Commissione.